Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Torej, gospa ministrica, jaz lahko rečem, da samo teh besed naveličan. Ljudje pričakujejo konkretne ukrepe. Govoriti o datumu - takrat, takrat, takrat in takrat bomo to naredili. To mislim, da več, v tej naši družbi, s, s takim načinom v tej naši družbi več, te ljudi, ki živijo na pragu revščine, ni mogoče prepričati. In jaz ne vem, kako dolgo še bomo poslušali, ne vem, katera vlada mora še priti - znova in znova bomo naredili to, bomo naredili to, smo detektirali to zadevo, poznamo ta problem in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Zdi se mi, da je to, Ni pač prava pot za rešitev teh akutnih vprašanj, teh akutnih problemov in primerov, o katerih sem jaz danes govoril. Če ima en invalid s tretjo kategorijo, invalidnino dvesto oseminsedemdeset evrov - invalidnine in ne more dobiti nobenega drugega transferja, je dovolj alarmantno vprašanje, na katerega bi bilo potrebno takoj odgovoriti, takoj, in za ne, za tako skupino ljudi iti poiskat takojšne rešitve. To, kar ste vi povedali, kar se bo zgodilo, kot da se bo dvignile pokojnine in tako naprej, to je pri človeku, ki ima dvesto oseminsedemdeset evrov, te pokojnine, te invalidske pokojnine, praktično nič. Kako se mu bo to zvišalo - za dva evra, tri evre? Kaj to pomeni? Kaj to za njega pomeni? A to njemu, za njega pomeni, da je država dovolj poskrbela za te ljudi, ki niso sami krivi, da so prišli v tako situacijo, da s takim denarjem živijo, pod pragom revščine? Če smo mi lahko dvignili socialno pomoč, in veste, da smo jo dvignili, je treba teh ljudem prisluhniti, jim vsaj to, pokojnino dvigniti na nivo socialne pomoči, vsaj to bi morali narediti že zdavnaj. Takrat ko smo to naredili, bi mogli to povezano narediti, ne pa da se bo to morda zgodilo čez leto, leto pa pol ali pa ne vem še kdaj. Spoštovana gospa ministrica, prosim konkretno - jaz s tem, kar ste povedali, pač nisem zadovoljen in ljudje tudi ne morejo biti s tem zadovoljni. Pričakujemo takojšnje rešitve na tem področju.